Malheureusement, trop souvent, le droit d'auteur est présenté comme un obstacle à la création d'un marché numérique unique. Je crois que ce n'est pas juste. Le droit d'auteur permet au créateur de vendre ce qu'il a créé, lui garantit un retour sur investissement.

C'est aussi vrai dans le domaine de l'industrie, de la création, de l'innovation industrielle un retour sur investissement grâce auquel le créateur pourra ensuite continuer à créer d'autres œuvres et de nouveaux contenus. Ce modèle économique qui sous tend le droit d'auteur existe depuis plusieurs centaines d'années, mais la gestion des droits a évolué naturellement avec les technologies, la radio, la télévision, le câble, le satellite, et aujourd'hui, avec l'internet. Chaque fois, les nouvelles technologies ont permis de passer à de nouveaux modèles économiques qui ont entraîné un changement dans l'exploitation et la commercialisation du droit d'auteur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, plutôt que de proposer des modifications radicales du droit d'auteur, je veux protéger la création tout en recherchant un encadrement juridique qui permette l'émergence de nouveaux modèles économiques. J'ai annoncé cela dans mon audition, devant vous, le 13 janvier, et c'est bien ce principe qui va guider mon action. C'est ce rôle d'ailleurs que j'envisage, avec vous, pour le législateur européen.

Il s'agit d'abord de permettre aux sociétés de gestion collective de mieux s'organiser pour offrir de nouveaux services d'internet, comme des répertoires sur mesure, des one stop shops. Il s'agit aussi, en contrepartie, d'aligner les règles de gouvernance, de transparence, de supervision des sociétés de gestion collective afin de permettre une formation des prix et un retour des revenus plus transparents aux membres des sociétés de gestion collective. Deuxièmement, une directive sur les œuvres orphelines l'objectif est de créer la sécurité juridique nécessaire pour soutenir les efforts de numérisation de notre héritage culturel. Je songe à une définition européenne des œuvres orphelines.

En 2011, nous lancerons un dialogue avec les différentes parties intéressées sur les sujets qui ont un impact sur l'émergence des nouveaux services de contenus à valeur ajoutée sur l'internet afin de voir comment clarifier les règles existantes. Il s'agit de voir quel rôle peut jouer la technologie dans l'identification et la rémunération des contenus numériques, d'identifier les enjeux de la presse numérique ou encore de savoir comment lutter plus efficacement contre l'économie noire de l'internet piraté. Ma méthode sera simple je veux être à l'écoute des différentes parties intéressées tout en vous proposant le mouvement. Je veux une Europe qui permette l'émergence de nouveaux modèles économiques. Je n'ai pas d'a priori sur le type d'intervention qu'il faudra législative ou autre.